Un autre parcours un peu périlleux nous attend puisque nous aurons maintenant à valider les transpositions complètes et correctes des réformes et que le Parlement devra veiller à un contrôle extrêmement étroit par la Commission aidée par le Bureau européen d'appui à l'asile, bien sûr d'une mise en œuvre complète et correcte des directives révisées. Je serai, de mon côté, particulièrement vigilante sur plusieurs points, notamment l'application des dispositions qui concernent les mineurs non accompagnés, l'efficacité du mécanisme d'identification, la qualité des entretiens ou bien encore le droit à un recours effectif et la question des procédures accélérées ou à la frontière. Notre combat pour un régime d'asile européen commun, mais vraiment commun et vraiment protecteur, est donc par conséquent loin d'être terminé.